Als ik het stuk goed bekijk, dan pakken we vooral de dingen eruit die we gezamenlijk beter kunnen doen. Ik begrijp heel nadrukkelijk dat we er niet naar streven om nieuwe structuren te bouwen. Eigenlijk moeten de regio's die aan de kust grenzen, en iedereen die erbij betrokken is in de lidstaten en tussen de lidstaten, dat beleid oppakken en voorkomen dat er een nieuw niveau ontstaat ergens tussen de Europese Commissie, de Europese Unie en de lidstaten. Dat is een belangrijke opmerking vooraf.

De strook van Noorwegen, Nederland, een stuk van Duitsland, Denemarken, kortom de Noordzee.